Le hasard du calendrier a fait que nous avons finalisé cette résolution quelques jours avant les attentats meurtriers de Paris.

L'Europe, malgré les difficultés dramatiques du moment, continuera à être une terre d'accueil pour ceux qui fuient la barbarie. Raison de plus pour revisiter le rôle de Frontex parce que la situation est dramatique et le climat ambiant nauséabond, il est primordial que les droits fondamentaux soient effectivement respectés.

En effet, Frontex aura l'obligation de mettre en place un mécanisme indépendant de plaintes internes. L'agence ne pourra plus être juge et partie et ne pourra plus jouer l'excuse de la nébuleuse. Et dans ce traitement des plaintes, une attention toute particulière sera portée aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés. Pour qu'ils puissent exercer ces droits, les réfugiés recevront l'information dans les dix langues les plus parlées. Enfin, en plus d'une coopération renforcée avec les États tiers, Frontex devra mieux collaborer avec les agences telles que l'Agence des droits fondamentaux et le Bureau européen d'appui en matière d'asile.